Ich hätte mir gewünscht, dass wir die beiden Zahlen ein bisschen mehr zusammenbringen, damit das Ganze klarer ist. Aber wir sollten diese historische Chance, die das wirklich historische Übereinkommen von Paris bringt, auch nicht unterschätzen. Wenn sich über 180 Staaten und eben auch Schwellen und Entwicklungsländer verpflichten, dann ist das ein Wert an sich.

Wir sollten das positiv würdigen und auf dem Erreichten aufbauen.

Das ist ein Aufruf an die Internationale Zivilluftfahrtorganisation und an die IMO, jetzt endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Nach dem, was in Paris beschlossen wurde, können sie sich ihrer Verantwortung nicht mehr entziehen.